Diferențele de plată între femei și bărbați își au originea încă din anii de școală, când fetele sunt îndrumate mai degrabă către materiile umaniste, spre deosebire de băieți, care se axează pe materiile care aparțin științelor. În felul acesta, nu numai că femeile ajung să fie plătite mai puțin în profesia pe care o vor practica dar acestea își aleg meserii specifice, mai prost plătite în mod tradițional. Este o inegalitate jignitoare în secolul nostru când vorbim de integrarea minorităților de toate tipurile, dar nu acordăm tratament egal unui procent de 50 din populație, ca să nu mai vorbim de discriminările care se bazează pe argumentul maternității. Încă există angajatori care condiționează acordarea unui loc de muncă de asumarea unui angajament de a nu procrea timp de un anumit număr de ani după angajare.